virðulegur forseti ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir skýrsluna sem gefur góða yfirlitsmynd af þeim verkefnum og þeirri breidd sem er í íslenskra utanríkisþjónustu og þeirri uppbyggingu sem þar hefur átt sér stað á tímum hraðrar hnattvæðingar þar sem alþjóðlegt samstarf og viðskipti verða æ fjölbreyttari og umfangsmeiri er nauðsynlegt að halda úti öflugri utanríkisþjónustu til þess að gæta að og halda hagsmunum okkar íslendinga á lofti alþjóðlegt umhverfi okkar hefur breyst hratt á undanförnum árum þótt friðsamlegra sé um að litast í okkar heimshluta en oft áður og litlar líkur séu á stríðsátökum og hefðbundnum hernaði þjóða á milli hafa nýjar ógnir komið fram svo sem hryðjuverkavá þessar nýju ógnir knýja á um að hvert fullvalda ríki viðhaldi lágmarks varnarviðbúnaði og eiga íslensk stjórnvöld nú í viðræðum við bandaríkin um framkvæmd varnarsamningsins frá nítján hundruð fimmtíu og eitt eins og fram kom í máli hæstvirts utanríkisráðherra hafa íslensk stjórnvöld boðist til að axla aukna ábyrgð á vörnum landsins með auknum framlögum til reksturs keflavíkurflugvallar og samstarfi á sviði þyrlubjörgunar og er það vel hæstvirts utanríkisráðherra kom í ræðu sinni meðal annars inn á hlutverk sameinuðu þjóðanna og nauðsynlegar umbætur á þeim í því sambandi vil ég nefna það samstarf sem við eigum með frændþjóðum okkar á norðurlöndunum í alþjóðamálum ekki síst innan sameinuðu þjóðanna norðurlöndin eiga oftar en ekki sameiginlega hagsmuni í alþjóðamálum og standa saman á þeim vettvangi samstaða okkar byggir á sameiginlegri sögu og menningu og svipaðri samfélagsgerð sem endurspeglar sameiginlegt gildi eins og lýðræðishyggju frjálslyndi jafnrétti kynjanna jöfnuð og áherslu á réttarríkið og mannréttindi því höfum við átt ríka samleið með frændþjóðum okkar í starfi innan sameinuðu þjóðanna og er framboð íslands til öryggisráðsins einungis eitt dæmi af fjölmörgum þegar norðurlöndin og norrænt samstarf er nefnt er ekki hægt að láta hjá líða að minnast á nýafstaðið þing norðurlandaráðs í reykjavík sem var afskaplega vel heppnað og íslendingum til sóma ég vil nota þetta tækifæri til að þakka starfsmönnum alþingis fyrir einstaklega góðan undirbúning fyrir það þing og öll störfin

gestirnir okkar erlendu voru ánægðir með aðstöðuna og þingið eins og það gekk fyrir sig það var líklegast í kringum sjö hundruð manns sem sóttu þetta þing og hátt í hundrað blaðamenn sem gerði norðurlandaráðsþinginu góð skil í forustu norðurlandaráðs þetta árið sem forseti norðurlandaráðs hefur verið háttvirtur þingmaður rannveig guðmundsdóttir og hefur hún staðið sig með miklum sóma og við höfum getað verið afskaplega stolt af henni i því starfi eins og öðrum íslendingum sem hafa verið í forustu í stöðum forseta norðurlandaráðs hingað til við íslendingar höfum verið með forustu í norðurlandaráði og þá með sérstaka áherslu á vestur norðurlöndin ísland grænland og færeyjar sem er mjög mikilvægt fyrir þessar grannþjóðir okkar og við eigum þar afskaplega gott samstarf þátttaka okkar íslendinga í samstarfi norðurlanda er okkur mjög mikilvæg ekki síst hvað menningarmál varðar virðulegi forseti aukið frelsi í alþjóðaviðskiptum hefur reynst einkar happadrjúgt fyrir okkur íslendinga og stjórnvöld hafa gert vel í því að treysta viðskiptatengsl okkar við aðrar þjóðir með margháttuðum viðskiptasamningum

útrás íslenskra fyrirtækja hefur verið mikil að undanförnu og eykst vonandi enn á komandi árum okkar stærsti markaður er evrópa og okkar mikilvægasti viðskiptasamningur er e e s samningurinn en jafnframt er horft til framtíðartækifæra í fjarlægari löndum eins og indlandi og kína þar sem hagvöxtur er með kröftugasta móti í því sambandi ber að fagna fyrirhuguðu sendiráði á indlandi sem gæti orðið mikilvægt í að opna íslenskum fyrirtækjum aðgang að viðskiptalífinu þar í landi virðulegi forseti svo að ég komi aftur inn á norrænt samstarf vil ég nefna að vinna hefur farið fram á vettvangi norðurlandaráðs við að kortleggja þá möguleika sem norðurlönd hafa til þess að útvista þjónustu og framleiðslu í kína og indlandi auk eystrasaltsríkjanna það eru möguleikar sem norræn fyrirtæki nýta sér nú og munu gera það í auknum mæli í framtíðinni en framtíðartækifærin eru ekki einungis í fjarlægum heimshlutum heldur getum við einnig litið okkur nær þrátt fyrir allt hafa okkar elstu samstarfsríki á norðurlöndum verið þau ríki ásamt bretlandi þar sem íslenska útrásin hefur af mestum þunga komið niður í þessu sambandi vil ég nefna að sérstök úttekt var gerð á landamærahindrunum í atvinnulífinu á milli norðurlandanna á þessu ári þrátt fyrir að viðskipti og umsvif fyrirtækja séu auðveldari innan norðurlanda en innan e e s svæðisins sem heildar þá er það markmið norrænna stjórnmálamanna að gera norðurlönd að einu markaðssvæði í reynd virðulegur forseti í ræðu sinni fjallaði hæstvirts utanríkisráðherra ekki sérstaklega um eystrasaltssamstarfið en ég vil koma hér aðeins inn á það eystrasaltsráðstefnan er haldin árlega og þar sitja fulltrúar þjóð og hérðsþinga landa við eystrasalt fimmtánda eystrasaltsráðstefnan verður haldin á íslandi í boði alþingis haustið tvö þúsund og sex hlutverk ráðstefnunnar er að styrkja samstarf þingmanna á eystrasaltssvæðinu og tekur hún til umfjöllunar margvísleg málefni sem þingmenn frá þessu svæði telja mikilvæg umhverfismál verða að sjálfsögðu fyrirferðarmikil á þessari ráðstefnu og alþingi hefur lagt til að fimmtánda ráðstefnan leggi áherslu á málefni hafsins í víðu samhengi stjórnarnefnd hefur hafið undirbúning ráðstefnunnar og sit ég í stjórnarnefndinni fyrir hönd alþingis ísland gegnir formennsku í eystrasaltsráðinu þangað til um mitt ár tvö þúsund og sex og er hæstvirtur utanríkisráðherra þar formaður við þingmennirnir höfum átt ágætt samstarf við ráðið og metum það mikils en við leggjum samt áherslu á að auka það samstarf til að tryggja að við komum okkar sjónarmiðum á framfæri í öllum þeim málaflokkum sem ráðherrasamstarfið nær til stjórnarnefnd eystrasaltsráðstefnunnar mun halda undirbúningsfund á íslandi í byrjun tvö þúsund og sex og vona ég að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi tækifæri til að ávarpa þann fund og ræða við þingmenn um áherslur í starfi